La résolution qui nous est présentée aujourd'hui cible les persécutions dont sont victimes les chrétiens dans trois pays très différents.

Ces trois pays ont bien un point commun les croyants qui y sont le plus persécutés sont des musulmans. Mais admettons, qu'en est il des choix opérés? À Maaloula, en Syrie, les quatre personnes qui se sont fait assassiner entre le 4 et le 11 septembre sont surtout victimes d'un nouvel épisode sanglant dans la bataille entre les extrémistes proches d'Al Qaïda et le régime syrien, qui a laissé commettre ces exactions durant une semaine et a pu, ensuite, reprendre la ville avec l'aide des chrétiens. À Peshawar, au Pakistan, l'attentat semble avoir été le fait d'extrémistes sunnites pakistanais qui ciblent habituellement les forces de sécurité, les chiites et les ahmadites.

Mais, c'est quand même un cas très singulier. Alors, je n'aime pas ce choix qui me paraît très peu universaliste. C'est pourquoi nous ne nous associerons pas au vote de cette résolution.